Vo svojom vystúpení chcem upriamiť pozornosť Európskeho parlamentu na 15. marec, ktorý bol z iniciatívy organizácie Consumer International vyhlásený za Medzinárodný deň spotrebiteľských práv. Práve tento deň je vynikajúcou príležitosťou cez politiku súvisiacu s ochranou spotrebiteľa priblížiť Európsku úniu jej občanom. Ako členka Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa som intenzívne spolupracovala na tejto problematike. Teší ma veľký záujem mladých ľudí, ktorí sa aktívne zapájajú do rôznych spotrebiteľských aktivít. Napríklad do medzinárodnej súťaže mladých spotrebiteľov Spotreba pre život, ktorú organizuje Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska, sa každoročne zapája viac a viac mladých spotrebiteľov, ktorí zaujímavo hovoria o svojich prvých skúsenostiach s výberom a spotrebiteľskými rozhodnutiami Chcela by som povzbudiť vlády členských štátov EÚ, aby posilňovali a podporovali spotrebiteľské organizácie. Iba silné, reprezentatívne a efektívne mimovládne organizácie dokážu zvyšovať vedomie spotrebiteľov o ich právach.